virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins sú er hér stendur er fyrsti flutningsmaður en aðrir flutningsmenn eru háttvirtir þingmenn pétur h blöndal höskuldur þórhallsson eygló harðardóttir og valgerður bjarnadóttir þetta frumvarp er ekki mikið í sniðum má segja í texta þetta eru einungis tvær greinar fyrstu grein hljóðar svo með leyfi forseta síðari málsliður fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar orðast svo sé þingmaður skipaður ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sætið á meðan þetta er fyrsta grein og aðra grein er einungis um að lögin öðlist þegar gildi í greinargerðinni kemur fram forsaga þessa máls en hún er æðilöng að mínu mati vegna þess að það var fyrir tólf árum sem sú er hér stendur flutti þetta mál í fyrsta sinn það var á hundrað tuttugasta og þriðja þingi og var þá ein flutningsmaður síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og æ fleiri hafa snúist á sveif með þessu máli nú eru bæði flutningsmenn fleiri og öll umræðan í samfélaginu er á þeim nótum að það eigi að stíga þetta skref það er að aðskilja algerlega löggjafarvald og framkvæmdarvald með því að ráðherrar geti ekki verið á sama tíma þingmenn með báða hattana á má segja framkvæmdarvaldshattinn og löggjafarvaldshattinn það er búið að flytja þetta mál núna í sex skipti þetta er í sjöunda sinn sem sú er hér stendur flytur málið fram ég vil líka nefna að háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson flutti frumvarp á hundrað þrítugasta löggjafarþingi sem var svipaðs eðlis en þetta mál flutti sú er hér stendur var fyrsti flutningsmaður á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi hundrað þrítugasta og fyrstu hundrað þrítugasta og annað hundrað þrítugasta og þriðja hundrað þrítugasta og sjötta og hundrað þrítugasta og áttunda og núna loks á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi þannig að þetta er orðin mikil saga má segja núna eru miklar umræður um stjórnlagaþing og það fer að bresta á að við fáum stjórnlagaþing þegar það hefur unnið sína vinnu en stjórnlagaþing á einmitt að skoða stjórnarskrána og koma með tillögur um hvernig hana má bæta þá verða þessi mál örugglega tekin fyrir þar líka það

réttarríki byggir á hugmyndum franskra umbótasinna á sautjándu og átjándu öld um greiningu ríkisvaldsins í þessa þrjá þætti dómsvald löggjafarvald og framkvæmdarvald og þetta endurspeglast í okkar stjórnarskrá í annarri grein og hugsunin að baki þessari skiptingu er að hver valdhafi um sig takmarki vald hins en hver hluti ríkisvaldsins fyrir sig á þó að vera sem sjálfstæðastur þó að stjórnarskráin byggist á þessum hugmyndum þá gerir hún samt ráð fyrir því að ráðherrar geti jafnframt verið alþingismenn og þetta er galli þannig að aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvalds er því í raun ekki eins mikill og aðra grein stjórnarskrárinnar áskilur ég vil líka draga það fram að það er oft talað um að meginhluti vinnunnar á alþingi fari fram í nefndum það er rétt en það hefur skapast sú hefð að ráðherrar eigi ekki sæti í nefndum þingsins enda mundu þeir aldrei komast yfir það verk sökum anna þannig að fyrirkomulagið sem við höfum núna leiðir til þess svo framarlega sem allir ráðherrarnir séu líka þingmenn leiði til þess að um sjötti hluti þings er ekki nema að litlu leyti virkur í

hvort ráðherrar eigi líka að vera þingmenn hefur oft verið sagt hvort það ætti ekki bara að hafa fyrirkomulagið þannig að þeir sem eru núna sitjandi ráðherrar geti sagt sig frá þingmennskunni og varamaður tekið við eins og

þá eiga þeir ekki afturkvæmt til baka ef þeir hafa afsalað sér þingmennsku og það færi líklega engin skynsamur sitjandi ráðherra sem er líka þingmaður að afsala sér þeim möguleika að koma til baka ef hann missir ráðherradóm af einhverjum sökum sú er hér stendur hefur einmitt verið í þeim sporum að fara úr þeirri stöðu að vera sitjandi ráðherra í það að þurfa að víkja vegna stólaskipta við annan flokk og þá hefði sú staða komið upp ef sú er hér stendur hefði líka sagt af sér þingmennsku að það hefði ekki verið afturkvæmt nema eftir kosningar og eftir að hafa náð að endurheimta þingsætið sem menn vita ekki alltaf hvort það gengur upp núverandi ráðherrar eru í erfiðri stöðu að þessu leyti þar er ekki hægt að krefja þá um það ef þeir eru þingmenn líka að afsala sér þingmennsku samkvæmt lögum í dag þessu þyrfti að breyta þannig að þeir eigi afturkvæmt ef þeir missa ráðherra eða þurfa að víkja úr ráðherrasætum og veru þingmenn breytingin sem hér er lögð til endurspeglar löggjöfina eins og hún er í noregi og svíþjóð en þar hefur þetta fyrirkomulag reynst vel þingmenn frá þessum ríkjum eru hissa því að við höfum núverandi kerfi að þingmenn geta verið ráðherrar á sama tíma og skilja lítið í því eru svo vanir öðru kerfi og algerum aðskilnaði ég vil nefna það og við höfum stundum notað orðið ráðherraræði ráðherraræði er ansi sterkt þegar ráðherrarnir eru flestir ef ekki allir baka sitjandi þingmenn og ég vil nefna það sem dæmi að það átti sér stað hjá alþýðuflokknum á sínum tíma og líka hjá framsóknarflokknum á sínum tíma þá voru þessir flokkar í ríkisstjórn ásamt sjálfstæðisflokknum og voru í þeirri stöðu svo ég tali kannski bara fyrir hönd framsóknarflokksins þá vorum við í þeirri stöðu að af tólf ráðherrum átti framsóknarflokkurinn sex ráðherra

ef svo á að orði komast fleytt þeim í gegn án athugasemda þá varð mjög mikil tilhneiging hjá að sjálfsögðu sitjandi ráðherrum að leggja sig mjög fram um það að ná málunum líka í gegnum sína þingflokka af því að þeir höfðu komið að málunum á fyrri stigum í ríkisstjórn þó að þeir bæru ekki beint ábyrgð á þeim eins og menn þekkja erum við ekki með fjölskipað vald innan ríkisstjórnarinnar þannig að það má segja að ráðherrarnir hafi haft mikla tilhneigingu innan þingflokkanna að koma frumvörpunum fram og það hefði verið nokkuð þungt fyrir fæti fyrir hina þingmennina að stöðva málið eða ná fram verulegum breytingum þannig að ráðherraræði er að þessu leytinu sterkt í því fyrirkomulagi sem við höfum núna ég vil taka það fram að frumvarpið er í anda stefnu framsóknarflokksins bæði á flokksþingi í mars tvö þúsund og sjö og á flokksþinginu í janúar tvö þúsund og níu voru samþykkt voru samþykktar ályktanir sem gerðu ráð fyrir því að þingmenn séu ekki ráðherrar samhliða og aðrir flokkar hafa líka

það náðist líka þverpólitísk sátt um þetta mál meðal ungra stjórnmálamanna þeir samþykktu ályktun um þrískiptingu ríkisvaldsins á þingi unga fólksins árið tvö þúsund og sjö þar sem meðal annars kom fram að til að styrkja stöðu löggjafarvaldsins gagnvart framkvæmdarvaldinu og þá væri rétt að styrkja nefndasvið alþingis og þing unga fólksins taldi að enginn skuli gegna þingmennsku og embætti ráðherra á sama tíma unga fólkið þverpólitískt hefur verið sammála um þetta á milli flokka ég vil líka nefna að háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir hefur flutt frumvarp um breytingar á þingsköpum og sú er hér stendur er meðflutningsmaður ásamt fleirum þar var farin önnur leið það var gert ráð fyrir breytingum á þingsköpum þannig að ráðherrarnir gætu kallað inn varamenn án þess að tapa sæti sínu síðar þannig að það er önnur aðferðafræði en ég tel það vera mjög gott mál og vonandi verður það samþykkt það mál en ég tel að það þurfi líka að breyta stjórnarskránni að þessu leyti það þarf að ganga alla leið og hafa aðskilnaðinn alveg skýran í stjórnarskránni þannig að ég vona að þetta mál fái góðar viðtökur hér og ég vona líka að stjórnlagaþingið muni skila tillögum á þessum nótum til okkar hingað í þingið á seinni stigum síðan er vert að geta þess að svokölluð atlanefnd það er þingmannanefndin sem vann tillögur um hvernig ætti að taka á rannsóknarskýrslunni við bankahrunið skilaði hingað þingsályktunartillögu um hvernig mætti bæta meðal annars stjórnsýsluna þar var mjög undirstrikað að efla þyrfti sjálfstæði löggjafarvaldsins og þeir flutningsmenn sem flytja þetta mál sem nú er verið að mæla fyrir í dag fluttu breytingartillögu við þingsályktunartillögu atlanefndarinnar og það var eiginlega tillaga sem spratt upp úr andsvari þeirrar er hér stendur þar sem háttvirtur þingmaður pétur h blöndal fór í andsvar og stakk þessari hugmynd að að hægt væri að flytja breytingartillögu við þingsályktunartillögu atlanefndarinnar og við gerðum það við þingmennirnir sem flytjum þetta frumvarp en kusum síðan að draga þá breytingartillögu til baka vegna þess að það náðist samkomulag um það milli allra flokka að draga allar breytingartillögu við skýrslu atlanefndarinnar til baka og í staðinn að flytja þau mál sem fólust í breytingartillögunum í upphafi núverandi þings og líka að lögð yrði áhersla á að koma þeim hugmyndum sem þar voru á ferðinni hratt og örugglega inn í nefndir þingsins til að annaðhvort samþykkja þær eða fella hér á þessu þingi

og þá hefði þingið verið búið að álykta að það vildi algeran aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds þannig að ráðherrar sætu ekki samhliða á þingi en síðan hefði þurft að vinna úr því áfram bæði innan þings og á stjórnlagaþingi af því að það þarf að bresta stjórnarskránni að þessu leyti þegar maður kemur að því að ræða um breytingar á stjórnarskrá þá auðvitað þarf ansi mikið tilhlaup í slíkt það þarf að samþykkja breytinguna í fyrsta lagi á þingi og síðan þarf að rjúfa þing fara í almennar þingkosningar og síðan þarf nýja þingið að samþykkja aftur sömu breytingu þannig virkar þetta í dag breytingarnar á stjórnarskrá þetta er mikið og þungt ferli og á að vera það þó að þetta sé kannski að vissu leyti ansi þyngra en æskilegt er þá þarf stjórnarskrá líka að vera varin að því leyti að það er ekki hægt að gera miklar breytingar á henni með of auðveldum hætti en við höfum haft fjögur tækifæri til að samþykkja þetta frumvarp sem við mælum fyrir vegna þess að það var flutt árið nítján hundruð níutíu og átta fyrst sjötta október nítján hundruð níutíu og átta þá var það fyrst flutt fyrir tólf árum síðan voru kosningar nítján hundruð níutíu og níu þannig að þingið hefði getað samþykkt þessa breytingu í aðdraganda þeirra kosninga nítján hundruð níutíu og níu og síðan samþykkt breytinguna aftur á nýju þingi eftir kosningarnar nítján hundruð níutíu og níu það var ekki gert það var líka hægt að taka þessa breytingu og afgreiða hana í þinginu í tengslum við kosningarnar tvö þúsund og þrjú það var ekki gert síðan aftur tvö þúsund og sjö það var ekki gert og svo núna tvö þúsund og níu það var ekki gert þannig að þingið hefur

en ég vil ekki trúa því að við nýtum ekki næsta tækifæri hvenær sem næstu kosningar verða þá vona ég að við verðum búin að breyta stjórnarskránni í þinginu það er samþykkja tillögur þess efnis síðan verði haldnar almennar þingkosningar og tillögurnar þá aftur staðfestar á næsta þingi þar á eftir þó ég segi þetta virðulegi forseti þá er ég ekki að kalla eftir þingkosningum og segi reyndar að vegna þess að það er mikill óróleiki í samfélaginu núna að ég sé ekki að neinn sé bættari með því að fara í almennar þingkosningar núna það var kosið tvö þúsund og sjö það urðu mikil átök í samfélaginu að sjálfsögðu vegna bankahrunsins mjög eðlilegt og þess vegna fórum við í kosningar tvö þúsund og níu tveimur árum of snemma vegna bankahrunsins og þess óróleika sem var í samfélaginu það var kosið í fyrra og hér situr þing með alger glænýtt umboð og það er okkar að vinna úr þessari stöðu það verðum við að gera og ég sé ekki að samfélagið verði bættara þó að gengið yrði til kosninga núna það segir frá mínu hjarta ég held að það sé ekki það sem ísland þarf í dag meiri óstöðugleika ég held að það yrði meiri óstöðugleiki ef farið yrði í kosningar núna það var farið í sveitarstjórnarkosningar í vor þannig að sveitarstjórnarmenn um land allt eru líka með glænýtt umboð og vonandi tekst okkur að snúa bökum saman á þinginu til að taka á skuldavanda heimilanna og atvinnumálunum þannig að fólk sjái von og finni að það sé verið að vinna í málunum og ég tel að þingið sem núna situr eigi að geta tekið á því ásamt miklu fleiri stofnunum í samfélaginu lausnin á stöðu íslands í dag er ekki einungis í höndunum á alþingi það er mjög mikill misskilningur ef einhver heldur það að þingið eitt geti tekið á því það eru miklu miklu fleiri sem þurfa að koma að því varðandi þetta mál vil ég líka draga það fram að verði það samþykkt þarf samhliða að huga að stöðu stjórnarandstöðunnar það er vegna þess

koma fjölmargir varaþingmenn frá stjórnarflokkunum sökum þess að þingmennirnir þeirra setjast í ráðherrastólana og taka að sér þau verkefni í framkvæmdarvaldinu þá verður mun stærri floti að störfum frá stjórnarflokkunum hlutfallslega miðað við það sem nú gildir

einhverjum hætti samhliða þessari breytingu annars væri verið að skekkja valdajafnvægið mætti segja miðað við það sem nú er en þetta hafa menn leyst í öðrum ríkjum og ég tel að við getum líka leyst það ég vil bara ítreka virðulegi forseti að ég tel að það sé mjög brýnt að við förum í þessa breytingu ég held að hún sé veruleg ég held að það sé verulega til bóta að það sé alger aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og ég tel að þingið og sjálfstæði þess muni eflast við þessa breytingu og finna að andrúmsloftið hefur gerbreyst gagnvart þessu máli það voru ekki mjög margir á þessari skoðun í upphafi og ýmsir sem töluðu mjög hart gegn henni en núna eru það eða ég hef ekki heyrt neinn tala gegn þessari hugmynd og þessari hugmynd hin seinni missiri ég held að við séum að verða tilbúin inni í þessum sal